Signor Presidente, onorevoli colleghi, due argomenti tabù di cui si parla poco, soprattutto del primo le origini misteriose e i finanziamenti oscuri della rivoluzione bolscevica. Non se ne parla mai, chissà come mai, e invece meriterebbero un approfondimento anche in sede politica oltre che storica. E poi l'altro, sollevato giustamente, creando un'enormità di polemiche, dal grandissimo Ernest Nolte anche qui al Parlamento europeo la comparabilità e la consequenzialità fra comunismo sovietico e nazionalsocialismo alla luce di genocidi nel Novecento, cioè i massacri comunisti e l'Arcipelago Gulag come antecedente storico di Auschwitz. Questi sono argomenti seri, su cui dovremmo riflettere. Ci dite che non dovremmo parlare noi populisti, molti lo dicono.